Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais quand même préciser qu'au delà de la crise politique en Côte d'Ivoire, nous sommes face à une véritable crise humanitaire qui menace de perdurer. Les violences postélectorales ont fait plus d'un million de déplacés internes et de réfugiés. De plus, cet afflux massif de réfugiés pourrait raviver des tensions latentes dans cette région. La crise humanitaire, chers amis, ne sera pas réglée avec l'accord politique qui est actuellement négocié. Il est impératif que nous puissions agir très rapidement pour éviter le pire.

Je me félicite de la décision de la Commission, qui a quintuplé son aide humanitaire, portant ainsi le soutien européen à plus de trente millions d'euros. L'Union européenne doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour aider les populations les plus vulnérables et veiller à l'évolution de leurs besoins. Il faut aussi faire attention à ce que la situation plus médiatisée en Libye n'occulte pas la gravité de la crise humanitaire en Côte d'Ivoire. De plus, en ce moment, la situation sécuritaire empêche les humanitaires d'agir et d'avoir accès aux populations, ce qui est dramatique.